Hvala lepa, podpredsednik državnega zbora. Predstavniki vlade, kolegi in kolegice! Ta zakon dejansko podrobnejše ureja, kaj se zgodi v primeru stečaja banke, kakšna so prednostna poplačila. Najprej se poplačujejo obveznosti iz prednostnih terjatev, iz zajamčenih vlog, terjatve, ki ni so izključene iz ukrepa kvalificiranih obveznosti, iz naslova upravičenih vlog fizičnih oseb, malih podjetij, srednjih podjetij in tako dalje. S tem naj bi se dejansko, zagotovilo, da se v stečajnem postopku, ko se rešujejo banke, da naj bi bili seveda, upniki v enakem položaju. Pomembno je to zaradi tega, ker se sredstva upnikov banke lahko uporabljajo za kritje izgub banke le v takšni višini, da bo upoštevano ključno načelo, da noben upnik postopku reševanja banke ne sme biti na slabšem, kot bi bil v primeru stečaja banke. Zadeva se rešuje verjetno oziroma se naslavlja na nacionalne parlamente predvsem zaradi tega, da se v primeru prihodnje krize, ali če do krize pride, točno ve, transparentno ve, kako se bodo banke reševali, če se bodo oziroma kako se bodo poplačevale. Zagotovljena je večja transparentnost in vnaprejšnja varnost vlagateljev, zato v Slovenski demokratski stranki temu zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala